Ha visto la evolución de mi país, de España, de ser parte de la solución del euro, de ser socio fundador, a ser, desgraciadamente, hoy por hoy, todavía parte del problema del euro, debido a la gestión del gobierno. El Gobierno español ha realizado algunas reformas, pero a todas luces insuficientes todavía para volver a generar

¿Cuáles serían sus consejos al próximo primer ministro a partir de las próximas elecciones en España? ¿Cuáles serían las reformas que usted cree que deberíamos seguir llevando adelante en España para devolver esa confianza dentro de la eurozona que usted preside?